hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sex nítján hundruð níutíu og sex um siglingastofnun íslands frumvarpinu er ætlað að gera lagaákvæði um gjaldtöku siglingastofnunar íslands skýrari þannig að ekki leiki vafi á því fyrir hvaða efni og þjónustu stofnunin hefur heimild til að taka gjald þau nýmæli sem í frumvarpinu felast eru í fyrsta lagi í fjórða tölulið fyrstu efnismgr annarrar greinar frumvarpsins er kveðið á um að siglingastofnun íslands geti aflað sér tekna með sölu á sérhæfðri þjónustu vegna starfsemi sem rekin er á viðskiptagrundvelli á samkeppnismarkaði og samkvæmt fjórðu málsgrein er miðað við að þau gjöld skuli ákvörðuð í viðmiðunargjaldskrá sem siglingastofnun setur og þar verði meðal annars kveðið á um taxta á útseldri vinnu stofnunarinnar

þjónustunnar í frumvarpinu er gert ráð fyrir að greina skuli kostnað allra verkefna og á allur kostnaður vegna þessarar sérhæfðu þjónustu að vera fjárhagslega aðskilinn frá lögmætum verkefnum stofnunarinnar verkefni þau sem hér um ræðir eru fyrst og fremst innlend og erlend verkefni hafnasviðs siglingastofnunar í öðru lagi er það nýmæli að finna í annarri málsgrein annarrar greinar frumvarpsins að skuli greina allan kostnað allra verkefna hvort sem fjármögnun byggist á sértekjum eða framlögum úr ríkissjóði þó um nýmæli í lögum sé að ræða er ákvæðið í samræmi við þá framkvæmd sem tíðkast hefur í siglingastofnun í mörg ár í ýmsum sérlögum er kveðið á um gjaldtöku fyrir þjónustu siglingastofnunar í þriðju málsgrein annarrar greinar frumvarpsins eru taldir upp þeir kostnaðarliðir sem gjöldunum er ætlað að standa undir í álitum umboðsmanns alþingis hefur margsinnis verið bent á óskýrar gjaldtökuheimildir meðal annars að óljóst sé hvaða kostnaðarliðum viðkomandi gjaldi sé ætlað að standa undir og er ætlunin að bæta úr því með breytingunni þá er í fimmta tölulið fyrstu efnismgr annarri grein kveðið á um gjaldtöku sem byggir á sérlögum og er ætlað að standa undir rekstri og framkvæmdum á vegum siglingastofnunar íslands um er að ræða gjöld sem lögð eru á án þess að sérgreint endurgjald komi á móti varðandi það nýmæli sem ég minntist á hér fyrst það er að verkefnin vörðuðu fyrst og fremst hafnasvið siglingastofnunar er rétt að geta þess að hafnasvið sinnir fyrst og fremst lögbundnum verkefnum er lúta að rannsóknum og áætlanagerð svo og umsjón og eftirliti með þeim hafnargerðum og sjóvörnum sem ríkissjóður veitir fjármuni til auk þess sinnir hafnasvið verkefnum innan lands sem ekki eru lögbundin en sérhæfð á sviði hafnargerðar þannig nýtir siglingastofnun þá sérþekkingu sem hún hefur í hafnargerð í þágu þeirra aðila sem á þurfa að halda

á undanförnum árum hefur aukist að leitað hafi verið til siglingastofnunar með að taka að sér verkefni erlendis þau verkefni sem nú eru í gangi eru þátttaka í hönnun nýrrar hafnar á vesturströnd ástralíu sem byggja á vegna útflutnings á járngrýti ráðgjöf fyrir olíufyrirtæki í mið austurlöndum verkefni fyrir danskan verktaka sem byggir höfn á austurströnd sri lanka og forhönnun á brimvarnargarði á kólaskaga í rússlandi siglingastofnun hefur leitast við að nýta innlenda ráðgjafa til aðstoðar í þessum verkefnum áður hefur stofnunin meðal annars tekið þátt í byggingu brimvarnargarðs í sirevåg í jæren í suður noregi og hönnun brimvarna fyrir móttökustöð fyrir jarðgas frá snøhvit svæðinu sem statoil byggði við hammerfest í norður noregi í ljósi framangreinds er mikilvægt að gjaldtökuheimild stofnunarinnar verði styrkt þannig að hún geti ótrauð haldið áfram sínum verkefnum meðal annars á erlendri grundu virðulegi forseti ég legg til að frumvarpið verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar